Ja, hvala. Sicer minuto trideset, malo težko, ampak, danes bi dobro opisali in celotne zadnje pol leta vlade tista, znana od Queenov The show must go on. Se pravi, predstava se mora nadaljevati, ne, Prazni prostori, zakaj živimo, zapuščena mesta mislim, da rezultat poznamo, ne, kot se začne. Skratka, prazni prostori tukaj na vladni strani - že četrti. Vemo, kakšen bo rezultat, se pravi, ministri bodo potrjeni, rezultata v smislu izboljšanja na področjih, za katere kandidirajo kot ministri, ne bo. Še naprej bodo zapuščena mesta, še naprej bo premalo zdravnikov, še naprej bodo pacienti umirali v čakalnih vrstah, in zakaj živimo, zakaj živi ta vladajoča koalicija? Zato da še naprej vlada, zato da bo še naprej status quo, tako na področju okoljske problematike kot tudi na področju zdravstva. Kolikor sem imel, priložnost spremljati hearing, ni bilo nekih garancij, da bo gospod Šabeder zagrizel v kislo jabolko, s katerim se je zagotovo tudi sam srečal, ko je bil direktor UKC-ja, in to je korupcija. Pri korupciji pa lahko naredijo veliko tudi zdravniki. Zdaj, veliko vas je omenjalo Erika Breclja. Ja, o njem imam svoje mnenje, ampak, kar se Erika Breclja tiče, pojavlja se povsod, kadarkoli je treba govoriti o korupciji, je pameten na polno, ne, jaz ga zdaj tukaj pozivam, da že naj neha govoriti o tej korupciji. Sam očitno zadeve pozna, samo očitno pozna, kdo so tisti, ki to korupcijo izvajajo , in naj jih že enkrat prijavi, ne pa da izkorišča vsako minutažo na televiziji, v zdravstvu pa pač vse tako kot po starem.